frú forseti ég tek undir með hæstvirtum forsætisráðherra að það sé full ástæða til að bíða á meðan þingmenn koma sér fyrir í salnum vegna þess að það er mikilvægt að sem flestir fylgist að minnsta kosti með þessari umræðu ég fagna þessari nýju viðmiðun hæstvirtur forsætisráðherra sem er nú búin að gefa ákveðið fordæmi sem við hljótum að fylgja í öðrum málum einnig öðrum mikilvægum málum að menn fari ekki í umræður fyrr en hæfilegur fjöldi þingmanna að minnsta kosti er mættur til þess að